Motívom streľby boli podľa doterajšieho vyšetrovania zlé susedské vzťahy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou podnietili labilného jedinca k tomuto ohavnému činu, nebol to však rasovo motivovaný čin, lebo z ôsmich obetí bol vlastne len jeden človek rómskeho pôvodu. Postup štátnych orgánov bol rýchly a zásah špecializovaného policajného útvaru adekvátny a vláda v súčasnosti sleduje dôsledné vyšetrenie tohto brutálneho činu a svojou politikou bude podporovať kroky vedúce k zvýšeniu bezpečnosti občanov a ochrane ich práv.

rizikovejším zónam a prehodnoteniu.